Ja, hvala lepa. Imam seveda postopkovni predlog, saj je sam minister nekako, povedal, da bi bilo o tem dobro še razpravljati, in mislim, da je to vendarle tako zelo, pomembna, zadeva, ne, če govorimo o, morebitni nekoč privatizaciji, ne, po tistem, ko bi se najprej skoncentriralo, v SDH, potem bi se pa počasi postopoma privatiziralo, ne, vendarle gre za tako pomembno zadevo za, turizem kot panogo, za eno naših, paradnih disciplin, da mislim, da je še kako potrebna razprava, da bomo, zelo razumeli pravzaprav poslanke in poslanci vsi po vrsti, vseh devetdeset. Kaj to pomeni, ne, za našo prihodnost? Navsezadnje smo vsi tukaj soodgovorni za za te, odločitve, ne, kakšne bodo in, glede na to, da smo se že nekajkrat opekli ali pa hodili po zelo tankem ledu, ko smo privatizirali določena, strateška podjetja. Mislim, da je pri tako strateški panogi, kot je turizem, izjemno pomembno, da bi o tem se čim več pogovarjali pa da potem vidimo, kam bomo šli v prihodnosti. Hvala lepa.